Üdvözlöm Weiler asszony jelentését, amelynek célja a kiskapuk bezárása, egy tisztességes kereskedelmi morál megteremtése az Európai Unióban.

Ez egy szükséges, de nem elégséges lépés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az erőfölénnyel rendelkező cégeknek milyen lehetőségeik vannak a nyomásgyakorlásra. Ez egy nagyon fontos, szükséges lépés, de nem elégséges. Nagyon fontos a további ellenőrzés, hiszen jól ismert, hogy a kisvállalkozások, többek között a mezőgazdaságban, miként erről a Bové jelentés is szólt, különösen hátrányos helyzetben vannak az élelmiszer ellátási láncon belül. Ki vannak téve a felvásárlók és a nagy áruházláncok erőfölényének. Weiler asszony jelentése ehhez is nagy mértékben hozzájárul, de további hatékony monitoringozásra, ellenőrzésre van szükség.